Nu am informații despre posturile publice de televiziune din Italia sau din Marea Britanie, dar vă spun un lucru dacă ar fi să funcționeze efectiv economia de piață în România și creditorii ar declanșa acțiune în justiție împotriva Televiunii Publice, Televiziunea Publică ar intra în stare de insolvență, dar creditorii nu fac acest lucru, tocmai pentru că este Televiziune Publică și speranța lor este că statul, într un fel sau altul, va rezolva aceste probleme.